Nous voulons exprimer notre soutien à l'opposition à ce nouveau code car celui ci criminalise les éléments qui touchent à l'identité de la personne, à sa sphère privée, qui touchent à la liberté de penser et de croire, à la liberté de disposer de son corps, et ceci de manière éclairée. Nous nous devons de dénoncer ces faits ainsi que les mesures de répression mises en place. D'autant plus, qu'en sens inverse, une loi très contestée et votée en septembre retire des pouvoirs à la commission nationale pour l'éradication de la corruption. Or, là, nous sommes justement dans le domaine de la vie publique, où les lois doivent être restrictives, garantir l'égalité de tous devant la loi et garantir l'état de droit. Pour finir, je voudrais relever les relations positives de l'Union européenne avec l'Indonésie, à savoir le partenariat de coopération et les dialogues annuels sur les droits de l'homme. Nous attendons beaucoup, notamment dans le contexte évoqué, du dialogue sur les droits de l'homme qui aura lieu cette année, en novembre.